Dat komt ten goede aan alle Europeanen, met name aan mensen in regio's die het moeilijk hebben. Toch is het mijn overtuiging dat de sociale AAA-status niet bereikt kan worden als we de link met de Europese pijler voor sociale rechten niet concreter maken. Daarom ondersteun ik de wijzigingen vanuit het Parlement die zorgen voor de verankering van de kindergarantie om kinderarmoede uit te bannen. Ik ondersteun de aanpassingen vanuit het EP voor een hogere cofinanciering en het schrappen van de macro-economische conditionaliteit. Mede door deze wijzigingen komt het sociale Europa weer een stap dichterbij.